Stejně tak jako slouží k ochraně evropských podniků a evropské ekonomiky před nekalou soutěží a nekalými obchodními praktikami, tak stejně tak může být zneužíván ve prospěch protekcionismu, ve prospěch ochranářství a bohužel i k uzavírání evropských trhů před dovozy z třetích zemí. Já proto apeluji na Komisi, apeluji na Vás, pane komisaři, abyste nedopustil takový vývoj a abychom se opravdu vyvarovali toho, aby antidumpingová opatření byla zneužívána ve prospěch protekcionismu a ve prospěch uzavírání evropského trhu a evropské ekonomiky před zbytkem světa. Myslím si, že by nám to neprospělo, myslím si, že uzavřená pevnost Evropa neprospěje nikomu, a myslím, že vždycky v historii se dá prokázat, že pokud byla Evropa otevřená a kooperovala se zbytkem světa, že z toho pouze prosperovala.